Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c'est effectivement un honneur de conclure ces trois heures de débat et, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales, je veux bien évidemment remercier l'ensemble de l'équipe de négociation qui nous a permis, avec le Conseil, de parvenir à cet accord, s'agissant du Fonds social européen.

C'est ce que la situation actuelle du chômage, la situation dans la plupart de nos États membres exigerait si nous étions raisonnables. Le Parlement européen a fait son travail. Il reviendra maintenant aux États membres de mettre en œuvre et d'utiliser pleinement son Fonds social européen, y compris avec ses grandes innovations. Parmi ces innovations, je veux bien évidemment saluer l'initiative en faveur de l'emploi des jeunes, y compris sa garantie jeunesse. Il y a là une nouvelle manière de faire de la politique sociale européenne. Il y a là un vrai terreau pour faire de l'innovation sociale. Après le sommet de Paris, nous attendons donc vraiment la détermination des États membres à envoyer leur plan de travail pour qu'une fois le budget voté, vous puissiez pleinement bénéficier de cette avancée en faveur des jeunes et de l'innovation sociale...